Quisiera, por lo tanto, como ponente, expresar mi satisfacción por este nacimiento tan robusto y, en este momento, expresar mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido —a lo largo de estos tres años, en el Parlamento— a que haya sido posible. He explicado ―en el Pleno del pasado mes de septiembre― las razones para apoyar esta Directiva. El mercado hipotecario es muy importante para las familias europeas. Es el compromiso financiero más importante de su vida, el más cuantioso y el de más larga duración y supone el 53 de la economía europea. Por lo tanto, esta Directiva puede contribuir a la recuperación de la economía europea. Es un primer e importante paso para abordar los problemas del préstamo responsable, conseguir unos préstamos basados en relaciones justas y evitar el sobreendeudamiento privado en el ámbito europeo. Y, además, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para desarrollarla. Nada en la Directiva impide que los Estados miembros puedan adoptar medidas sociales, medidas que traten de abordar los problemas derivados de las dificultades de solvencia en el sector privado y, que además, atiendan las necesidades de la población más vulnerable.